Chciałbym na wstępie wyrazić swoje wyrazy solidarności z wszystkimi dotkniętymi, pokrzywdzonymi w wyniku tego kataklizmu. Ale powinniśmy wyciągać też pewne wnioski na przyszłość. Wiemy już dziś na pewno, że to niestety jest powtarzalne zjawisko, że te ogromne powodzie zapewne, niestety chciałbym, żeby było inaczej ale nie zakończą się na tym wydarzeniu, które mieliśmy okazję ostatnio obserwować.

Powinniśmy wyciągać wnioski na przyszłość.